Il s'agira également de conditionner pour réformer, afin que cette solidarité européenne soit le moteur d'une véritable relance commune. Je ne vous cache pas toutefois mon inquiétude.

En effet, envisager une hausse des contributions nationales ou une diminution des fonds affectés aux prochaines politiques européennes reviendrait à mettre à mal la totalité du projet européen. Donc, pour nous, seule la mise en place rapide de vraies ressources propres permettrait de renforcer la crédibilité de ce plan de relance, mais aussi de garantir la pérennité du projet européen. Je ne vous cache pas que la proposition sur le budget pluriannuel européen est quant à elle bien moins ambitieuse que ce que nous attendions et l'existence même d'un plan de relance ne suffit pas à compenser la faiblesse de cette proposition car même s'il s'agit d'un paquet, les objectifs sont quand même différents. Alors que le plan de relance nous permettra de nous remettre en selle, le nouveau budget européen, lui, définira notre capacité à franchir la ligne d'arrivée. Donc, seul un budget ambitieux permettrait d'apporter une réponse structurelle aux nombreux défis que nous traversons et fixerait notre capacité à assumer une indépendance tant économique que stratégique.